Z velikim spoštovanjem, podpredsednik, ampak zdaj ste me pa že dvakrat na finto vrgli. Daj, naj se, se odločijo. Repliko, če se eden zadere, da je replika, je replika prej pred predlagateljem. Tako da morate dati ta prvo repliko, da bo potem lahko predlagatelj popravljal.